Dobrega filma že dalj časa nisem gledala. Ampak nazadnje sem gledala serijo o angleški kroni oziroma o kraljici Elizabeti in njeni družini. Zanimivo je bilo gledati življenje družine, od njene mladosti pa do časa, ke je prišla v družino mlada žena Charlesa, Diana. Serija opisuje življenje kraljice Elizabete od mladosti, nazadnje, nazadnje serije oziroma nadaljevanke pa so že, v času, ko pride v družino, sina Charlesa žena Diana. zelo me je pretreslo, življenje te mlade princese, ki je v bistvu niso sprejeli tako, kot si je želela. lani poleti sem bila, s sinovo družino na izletu v vasi Šebrelje, ki leži nad, na manjši planoti nad Cerknim. To je zelo lep kraj in krasni razgledi na okolico. Nisem si predstavljala, da imamo v tej v naši bližini take lepe kraje. v bližini je tudi jama, kjer so našli tole piščal. kako se je rekli tej piščali, pa ne vem. A veš? V tej jami. Kraj je zelo lep zaradi tega, ker je majhen pa na tej planoti, ke je ne vidiš iz doline, s s ceste, ampak se moraš pripeljati na vrh hriba, potem se ti pa odpre krasen razgled na okolico, na okoliške kraje. Zanimivost je ta, da je na tej, v tej, v bližini jama, kjer so našli to piščal iz kosti. Do Šebrelja, do te vasi pridemo po dolini, po Poljanski dolini, mimo Sovodnja in Cerkna. Potem pa se vzpnemo levo na to planoto, ki je visoka približno štiristo metrov. In tam se ti pa odpre pogled na okoliške kraje, v dolino. Res prekrasen pogled. Jaz sem pa v gimnaziji delala na fakulteti, pravzaprav sem študirala farmacijo. Kar pa sem se že po prvem letniku poročila in imela dva otroka drug za drugim, sem študij morala opustiti. Potem sem pa, naredila višjo kozmetično šolo v Ljubljani in se zaposlila kot samostojna podjetnica. Poklic mi je bil všeč in sem v bistvu celo življenje do upokojitve ostala v tem poklicu. kozmetičarka v bistvu lahko dela na negovalnem področju, lahko se ukvarja s pedikuro ali z ličenjem. Sicer so danes mnoge stvari nove, ke jih jaz nisem opravljala. ker je tudi na tem področju veliko novega in se je veliko spremenilo. Sama sem se ukvarjala predvsem z negovalno kozmetiko, to je s problemi kože, in sem pomagala, kolikor se je dalo, če so imeli ljudje težave. Težko bi se odločila za prav določeno jed, ker v bistvu sama rada kuham pa tudi, rada vse pojem, kar skuham. jedi, ki so na žlico, so mi še najbolj všeč. To je razne obare, kakšen ješprenjček ali mešanica. obaro pripravim tako, po navadi je piščančja, da najprej popečem piščančje kose, dodam začimbe in čebulo. Potem rahlo zaprašim s kakšno pirino moko in zalijem. Zraven pripravim ajdove žgance ali pa zgostim jed z vodenimi žličniki. Berem pa, malo in nazadnje s sploh ne spomnim, katero knjigo sem prebrala. saj še za časopise nimam časa, da bi vse prebrala. Težko bi se odločila za prav določeno knjigo. Ja, knjige res že dolgo nisem prebrala. Tako da ne morem nobene opisati, nobene vsebine. Sama nisem doživela nobene katastrofe in bi težko kaj povedala. V spominu mi je pa ostal potres v Posočju, ki je bil leta osemindevetdeset. ko smo bili, bili pri nedeljskem kosilu in se je, so se tla tresla tudi pri nas. Potem smo izvedeli, koliko hiš je bilo porušenih. na srečo smrtnih žrtev ni bilo. najbolj uporabno se mi zdi, orodje, ki ga uporabljamo na vrtu. Se pravi motika in lopata. Kakšnega drugega orodja pa ne uporabljam. Najbolj všeč mi je pomlad in jesen. Pomlad zaradi tega, ker se vse prebuja, ker vse ozeleni in ker človek po zimi komaj čaka, da se začnejo daljši dnevi in lahko greš več v gozd, pravzaprav ven, na zrak. jesen pa je lepa zaradi jesenskih barv, ki jih ponuja narava. Pomladi je večkrat nevarnost, da že brsteče drevje pobere slana in tudi dalj časa trajajoče deževje ni dobro za vsejane pridelke. Jeseni pa mislim, da ni take nevarnosti za kakšno pozebo, ampak, tudi deževje ni dobro. Posebnih hobijev nimam, zelo rada pa hodim v gozd. ker se mi zdi tudi zelo zdravo. Zato z možem greva največkrat kmalu dopoldne ali zjutraj, ko so temperature najbolj prijetne. Slabe plati tega hobija, mislim, da jih ni. Razen če je kakšno močno deževje, potem pač ne greva, na sprehod oziroma, v gozd. Živali imamo pri nas zelo radi, zato imamo že ves čas, kar smo v hiši, psa čuvaja, in sicer imamo vedno nemške ovčarje, ker so zelo zvesti pa učljivi psi. Seveda imamo tudi mačko, ki pa je na žalost pes ne prenaša in se ne marata. Ja, če imaš doma žival oziroma če imamo, mi, ki imamo psa, je to kar precejšnja obveza za družino. S pri pri nas je, mož hodil z vsakim psom v šolo, tako da so, socializirani oziroma so še kar lepo vzgojeni. Čeprav je vsak pes posebnost zase in vsakega, zdaj imamo že četrtega, nemškega ovčarja, je razred zase. Potem hrana je, s, hrano je treba skrbeti redno. Pa vsak dan mora na sprehod. Tako da z možem ga velikokrat vzameva s seboj, sicer pa sin tudi vsak dan ga pelje na sprehod. Ja, imamo različne možnosti ogrevanja hiše. Pri nas imamo centralno na olje, kar je najbolj enostavno. Sicer pa imamo tudi kamin za prehodno obdobje, da je občutek domačnosti še večji, ko se kamin kuri na drva. Dragi prijatelj, vabiva vas na najino obletnico poroke, ki bo že zlata. veseliva se vajinega obiska. s seboj prinesite le dobro voljo. Ob tvojem rojstnem dnevu iskreno vse najboljše. Da bi bila zdrava, srečna, zadovoljna v krogu svojih dragih. Naj te varuje Marija in tvoja priprošnjica in Bog te živi še na mnoga leta.